Wir, die Fraktion der Grünen hier im Haus, haben zwei Gründe, warum wir nicht für die zusätzlichen Mittel für den Kernfusionsreaktor ITER stimmen.

Wir finden gerade im Jahr von Fukushima, dass die Europäische Union alles daransetzen sollte, diese Art von Risikotechnologien abzubauen und nicht weiter aufzubauen. Wir maßen uns allerdings nicht an, den Erfolg des Projektes beurteilen zu können. Der Erfolg ist in der Tat offen. Aber es gibt natürlich begründete Zweifel, ob es so erfolgreich sein wird, wie alle Mehrheitsbefürworter hier immer sagen. Aber wir haben vor allem ein Haushaltsproblem mit der zusätzlichen Finanzierung. Wir haben eben schon gehört Allein 100 Millionen EUR im Haushalt 2012 werden aus dem Forschungsrahmenprogramm weggenommen, also von anderen wesentlichen Forschungsinvestitionen abgezogen. Und für das Jahr 2013 ist die Finanzierung jetzt wieder ganz offen. Der Rat hat sich auf eine Art und Weise verhalten da kann ich Herrn Böge nur Recht geben die überhaupt nichts mit fairem Verhalten zu tun hat, sondern dies macht die grundsätzliche Haltung von sechs Mitgliedstaaten deutlich, die nur noch Interesse an einer Umverteilung im europäischen Haushalt haben und offensichtlich überhaupt nicht mehr gewillt sind zu sehen, wie wichtig die Strategie Europa 2020 für die Europäische Union ist, um Geld in die Hand zu nehmen und wirklich in neue Wettbewerbsfähigkeit zu investieren. Gerade jetzt, nach dem Ergebnis der Konferenz in Durban, muss es doch klar sein, dass wir in Technologien investieren müssen, die kohlenstoffarm sind und in ein paar Jahren Kohlenstoffemissionen vermeiden können, die auf erneuerbare Energien setzen und wirklich in der Lage sind, die europäische Wirtschaft in dieser Hinsicht voranzutreiben. Mit dem Fusionsreaktor ITER tut man aber gerade das nicht, sondern man trägt dazu bei, dringend benötigtes Geld aus dem Bereich neue Wettbewerbsfähigkeit abzuziehen, um es in diesen Fusionsreaktor zu stecken, obwohl keiner weiß, ob dieses Projekt jemals erfolgreich sein wird. Das ist aus grüner Sicht eine falsche Prioritätensetzung.